Domnule președinte, Panama Papers au dezvăluit și au declanșat un scandal de corupție în care este implicat inclusiv premierul Maltei, prezent aici cu noi în sală. Scandalul de corupție trebuie investigat până la capăt, la fel ca toate scandalurile de corupție și evaziune fiscală pe care Panama Papers le au dezvăluit. Pentru lupta împotriva corupției, evaziunii și spălării banilor, este obligatoriu să eliminăm toate acțiunile la purtător din toate statele membre, inclusiv din țara mea, România. Acțiuni la purtător sunt cecuri în alb, nu conțin numele proprietarului, nu lasă urme, nu există control și sunt anonime. Când acțiunile se mută dintr o mână în alta se schimbă și proprietarul, fără urme. Repet, prin spălarea de bani, circa trei trilioane de dolari sunt pierduți în fiecare an în lume, din care doar 1 sunt recuperați. Suntem datori să i recuperăm pe toți, pentru oameni.